Wir können nicht ausschließen, dass noch mehr sexualisierte Gewalt auf allen Seiten in den Konflikten im nördlichen Afrika und des Mittleren Ostens geschieht. Wir im Europäischen Parlament haben uns im letzten November dafür ausgesprochen, dass die EU Staaten und die EU selbst die Situation von Frauen in Kriegen und in bewaffneten Konflikten

Der Vertreter der EU Außenbeauftragten Ashton hat damals über die Fortschritte berichtet. Es existiert ein verbesserter internationaler Rahmen für Gewalt gegen Frauen in Kriegsgebieten, zudem haben mehrere Länder nationale Aktionspläne verabschiedet.

Für 2011 sind lokale Strategien in Konfliktzonen vorgesehen.

Es scheint deshalb zwingend geboten, all diese Erfahrungen und Maßnahmen nun auch explizit bei der Umsetzung des EU Pakts für Partnerschaft und Demokratie mit den südlichen Mittelmeerländern aufzunehmen und zu berücksichtigen.